Madame la Présidente, quand j'entends notre collègue M.

Il nous dit essentiellement OK pour sauver la planète, mais à condition que ça ne ruine pas nos finances publiques et que ça ne ruine pas nos économies. Moi, ce que je lui dis, Monsieur Ferber, c'est que si la planète devient inhabitable pour l'être humain, il n'y aura plus d'économie, il y aura plus de finances publiques, c'est aussi simple que ça. Et il voudrait nous faire croire qu'évidemment, les seuls qui savent bien gérer, ce sont les conservateurs. Or nous sommes aussi convaincus que lorsque l'on fait partie d'une union économique et monétaire, il faut des règles communes qui doivent favoriser la stabilité et la convergence de nos économies.

Mais qui peut encore affirmer que laisser la pandémie s'installer, la fracture sociale s'approfondir, la crise climatique s'emballer, les ressources naturelles s'épuiser ou la biodiversité s'effondrer sera sans impact sur nos finances publiques Je ne suis d'accord avec vos collègues du PPE que sur un point la réduction des inégalités ou de notre empreinte écologique est en tension avec la poursuite aveugle d'une croissance à tout prix. Mais mener une politique économique et budgétaire qui assure la stabilité et même la compétitivité économique de nos sociétés exige un semestre européen à même de prendre en compte l'entièreté du tableau, et c'est ce que la Commission évidemment propose.

Ferber ou de sa collègue Enikő Győri me font penser à ceux qui, après le procès de Galilée, se réjouissaient, en dépit du bon sens et de la science, de voir triompher la paix la thèse que la Terre et le centre de l'univers pitoyable et indigne d'un grand parti européen.